hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um veitingastaði gististaði og skemmtanahald frumvarpinu er ætlað að leysa af hólmi lög um veitinga og gististaði hluta áfengislaga og lög um heimild til að marka skemmtunum og samkomum tíma það er afraksturstarf dómsmálaráðuneytis og samgönguráðuneytis hvert sem fulltrúar umhverfisráðuneytis og samband íslenskum sveitarfélaga áttu aðkomu að þessu frumvarpi megintilgangurinn með frumvarpinu er að einfalda leyfisveitingar til reksturs veitinga og gististaða og draga á þeim fjölda gagna sem nú þarf einnig er tilgangurinn að gera lagaumhverfið sem um þessa starfsemi gildir skýrara og einfaldara og að hægt sé að finna í einum lagabálki í stað þess að vera á víð og dreif í löggjöfinni eins og nú er þá felast í frumvarpinu breytingar á gjaldtöku sem almennt hafa í för með sér minni álögur á starfsemina en samkvæmt gildandi lögum ég tel rétt í upphafi að fara yfir það í örstuttu máli hvernig staða leyfismála á þessu sviði er í dag samkvæmt gildandi lögum ef ætlunin er að opna veitingastað þarf almennt að sækja um sex leyfi þar er fyrst að nefna byggingarleyfi sveitarstjórnar vegna þess húsnæðis þar sem reksturinn er fyrirhugaður þarf að liggja fyrir í öðru lagi er veitingarekstur áður starfsleyfi heilbrigðisnefndar í þriðja lagi þarf að sækja um veitingaleyfi sem gefið er út af lögreglustjórum og grundvallast það á þeirri starfsemi sem ætlunin er að fari fram á staðnum til dæmis hvort um er að ræða kaffihús eða skemmtistað veitingaleyfið felur þó ekki í sér heimild til að selja eða veita áfengi heldur þarf til þess sérstakt áfengisleyfa sem gefið er út af sveitarstjórn það er fjórða leyfið sem þarf að sækja um

lögreglustjóra sjötta leyfið er síðan tóbakssöluleyfi sem gefið er út af heilbrigðisnefndum öllum þessum leyfum fylgir síðan mismunandi umsóknarferli og gagnaöflun það hefur verið talið frekar þungt í vöfum og kallað á margs konar snatt og snúninga þeirra sem vilja reka veitinga eða gististaði þessi leyfi hafa einnig mismunandi gildistíma sem þýðir að það þarf endurnýja þau á mismunandi tímum auk þess þarf við endurnýjun sumra þeirra að fara í gegnum sama ferlið og þegar sótt var um leyfið í upphafi eins og sjá má af þessu eru málin að því er varðar rekstur veitinga og gististaða á hendi margra og kerfið langt frá því að vera einfalt og aðgengilegt fyrir þá sem þurfa þessi leyfi eins og áður sagði er megintilgangurinn með frumvarpinu að gera einfalda og gera skýrara það lagaumhverfi sem þessi starfsemi býr við sérstaklega leyfisveitingar á gagnaöflun

frumvarpið á sér þó nokkurn aðdraganda og má rekja upphafið allt til ársins tvö þúsund og tvö en í október það ár barst heilbrigðisráðuneytinu bókun samtaka heilbrigðisyfirvalda þar sem fram kom nauðsyn þess að samræma skilgreiningarhugtak er varðar veitinga og gististaði og vinnubrögð þeirra ráðuneyta og stofnana sem koma að þessum málum í framhaldinu boðaði umhverfisráðherra til fundar með fulltrúum samgönguráðuneytis dómsmálaráðuneytis hollustuverndar ríkisins heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og samtaka ferðaþjónustunnar og var sú niðurstaða fundarins að settur yrði á fót starfshópur ráðuneytanna sem skyldi gera tillögur að meðal annars einföldun leyfisveitinga var meginniðurstaða starfshópsins að sameina þyrfti einhver leyfanna og koma útgáfu þeirra á eina hendi í framhaldinu var samgönguráðuneytinu fengið umboð til að fela lögfræðingum í þessum ráðuneytum auk fulltrúa sambands íslenskum sveitarfélaga að gera tillögur að nauðsynlegur lagabreytingum hópurinn skilaði bráðabirgðaniðurstöðu í maí tvö þúsund og sex þar sem lögð var til veruleg einföldun leyfisveitingakerfisins í kjölfarið var fulltrúum dómsmálaráðuneytisins og samgönguráðuneytisins í starfshópnum farið að semja lagafrumvarp í samræmi við tillögurnar frumvarpið sem hér er kynnt er afrakstur þeirrar vinnu við samningu þess var haft víðtækt samráð við hagsmunaaðila bæði leyfishafa og leyfisveitendur sérstaklega reykjavíkurborg og lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu án ár má ráð fyrir að þessir aðilar eigi aðkomu að langflestum leyfisveitingum á þessu sviði

fyrst ber að nefna að lagt er til að yfirstjórn mála er varðar veitinga og gististaði færist frá samgönguráðuneytinu til dómsmálaráðuneytisins tillaga þessi grundvallast á því að í frumvarpinu er lagt til að leyfisveitingar verði í höndum eins aðila og á sá aðili undir það ráðuneyti þá er lögð til sú breyting á gildissviði frumvarpsins að það sé einnig látið ná til sölu og veitingar áfengi þar með eru ákvæði um sölu og veitingar hvers kyns veitinga bæði í föstu og fljótandi formi áfengra eða óáfengra að finna í sama lagabálki samhliða þessu er lagt til að þau ákvæði áfengislaga sem fjalla um veitingar áfengis verði felld niður ein af mikilvægustu tillögum frumvarpsins er að núverandi veita og gistileyfi og áfengisveitingaleyfi og skemmtanaleyfi verði sameinuð í eitt leyfi sem kallast rekstrarleyfi þar með er afnumið það fyrirkomulag að sækja þurfi um þrjú aðskilin leyfi til starfseminnar sem undir frumvarpi fellur og felur það í sér mikla einföldun og hagræðingu fyrir umsækjendur af þessari sameiningu leyfa í eitt rekstrarleyfi leiðir að leyfisveitandi verður einungis einn og er lagt til í frumvarpinu að sýslumönnum verði falin leyfisveitingin nema á höfuðborgarsvæðinu verði það lögreglustjórinn sem gefur út leyfin í hans stað í tillögu þessari felst að útgáfa áfengisleyfa er flutt frá sveitarstjórnum enda eins og áður sagði lagt til í frumvarpinu að ákvæði gildandi áfengislaga um veitingu áfengis verði felld niður og í stað þess fjallað um veitingu áfengis í frumvarpinu þá er lagt til að hægt verði að sækja um starfsleyfi heilbrigðisnefnda samhliða rekstrarleyfi en frumvarpið gerir ráð fyrir að slíkt starfsleyfi sé áfram ófrávíkjanlegt skilyrði rekstrarleyfis til einföldunar er gert ráð fyrir að umsækjandi geti sótt um þetta leyfi um leið og hann sækir um rekstrarleyfi rétt er að taka fram að frumvarpið gerir ráð fyrir að áfram þurfi byggingarleyfi sveitarstjórnar þar sem það á við

flokkun gististaða og veitingastaða er breytt verulega frá gildandi lögum felast breytingarnar í því að lagt er til að flokkunin miðist við þá starfsemi

hér er ekki um neinar sérstakar efnislegar breytingar að ræða á því hvaða starfsemi er leyfisskyld frá því sem er í gildandi lögum heldur snúa breytingarnar að því hvernig þessir staðir eru flokkaðir með þessu verður það auðveldara fyrir leyfisveitendur og umsagnar aðila að meta hvaða skilyrði þarf að setja fyrir rekstrinum eftir áhrifum á umhverfi og aðstæðum hverju sinni þá er að nefna annan mikilvægan tilgang frumvarpsins sem varðar einföldun á umsóknarferli sú umfjöllun felst fyrst og fremst í því að hægt verður að sækja um rafrænt auk þess sem gagnaöflun getur verið rafræn þar sem því verður við komið einnig verður lögð til sú mikilvæga breyting að gagnaöflun sé takmörkuð við umsækjenda og forsvarsmenn lögaðila

áfram er gert ráð fyrir að leita skuli umsagna ákveðinna aðila en hins vegar er lagt til að umsagnir verði bindandi þar með verður óheimilt að gefa út rekstrarleyfi ef einhver umsagnaraðila leggst gegn því

samkvæmt gildandi lögum er ávallt farið eftir þeim mikilvæg tillaga frumvarpsins snýr að gildistíma rekstrarleyfis en lagt er til að leyfið gildi í fjögur ár með tillögunni er afnuminn sá mismunandi gildistími leyfanna sem nú þarf og er það til mikillar einföldunar og hagræðis fyrir rekstraraðila svo sem vegna endurnýjunar í frumvarpinu er lagt til að endurnýjunarferlið verði einfaldað til muna felst það fyrst og fremst í því að hægt verði að endurnýja leyfið án þess að fram þurfi að fara umfangsmikil gagnaöflun eða umsagnarferli eins og samkvæmt gildandi lögum

þá er í frumvarpinu kveðið á um tilkynningarskyldu þeirra aðila sem hafa eftirlit með þessari starfsemi sem fellur undir frumvarpið á grundvelli annarra laga svo sem heilbrigðisnefndar vinnueftirlits slökkviliðs og lögreglu skulu þessir aðilar tilkynna leyfisveitendum um allar alvarlegar athugasemdir við reksturinn er meðal annars gert ráð fyrir því í frumvarpinu að leyfisveitandi lítil til þeirra athugasemda við endurnýjun auk þess sem hann skal leita þeirra upplýsinga sem hann telur nauðsynlegar í frumvarpinu er einnig fjallað um leyfi sem þarf í einstökum tilvikum og eru lögð til skýrari ákvæði en samkvæmt gildandi lögum hér er um tvenns konar leyfi að ræða annars vegar tækifærisleyfi fyrir einstökum atburðum og skemmtunum sem fram fara utan staða sem hafa rekstrarleyfi og hins vegar tímabundin áfengisleyfi vegna sölu eða afhendingar áfengis við einstök tækifæri í atvinnuskyni þá eru lögð til í frumvarpinu skýrari viðurlög við brotum og er helsta nýmælið að lagt er til að lögreglu verði gert skylt að loka stöðum sem stunda starfsemi sem ekki er rekstrarleyfi fyrir eða samrýmast ekki gildandi rekstrarleyfi hefur þótt skorta slík ákvæði í gildandi lög og það er hefur leitt til þess að auk hefur verið hægt að grípa nógu tímanlega til nauðsynlegra aðgerða gegn þeim sem eru brotlegir til að koma að gagni við þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu á flokkun staða og sameiningu leyfa í eitt rekstrarleyfi leiðir óhjákvæmilega til breytingar á gjaldtökunni sú breyting sem mestu skiptir er að skemmtanaleyfi í þeirri mynd se það er nú er fellt niður án þess að annað gjald komi í staðinn og þýðir þetta verulega minni álögur á þá staði sem áður þurfti skemmtanaleyfi ég hef nú stuttlega virðulegur forseti rakið helstu breytingar og nýmæli sem felast í frumvarpinu en auk þess er að finna þar skýrari reglur er varða breytingar á leyfi og leyfishafa og einnig um synjun brottfall afturköllun og sviptingu rekstrarleyfis þær reglur miða á því að reglur um þetta séu skýrar og að réttaröryggis rekstrarleyfishafa sé gætt þá er lagt til að meðal skilyrða fyrir rekstrarleyfi sé að umsækjandi sé skuldlaus á skattinn og hann hafi sett viðeigandi tilkynningar til skattyfirvalda um reksturinn svo sem vegna virðisaukaskatts og staðgreiðslu skatta einnig er lagt til að tryggingar sem handhafar áfengisveitingaleyfis þurfa nú að leggja fram verði afnumdar enda er um sérstaka tryggingu að ræða sem almennt enginn annar atvinnurekstur býr við nema um neytendavernd sé að ræða en svo er ekki í þessu tilviki eg tel ekki ástæðu til að orðlengja frekar þær breytingar virðulegi forseti og nýmæli sem felast í frumvarpinu ekki er vafamál að um mikilvæga

til móts við þessar kröfur án þess þó að á nokkurn hátt sé slakað á öryggiskröfum og nauðsynlegu eftirliti svo sem vegna hollustuhátta eldvarna og vinnuöryggis þvert á móti tel ég að í frumvarpinu felist skýrari rammi um þessa starfsemi og því auðveldara um vik að gæta öryggis og almannaheilla auk þess sem skýrt er kveðið á um úrræði ef út af er brugðið virðulegur forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar